Signora Presidente, onorevoli colleghi, prenderò anche meno di trenta secondi per rispondere all'onorevole collega, anche perché non capisco da dove nascano queste domande rispetto al mio intervento, che peraltro non sono nemmeno riuscita a concludere. Dopodiché, mi sembrano questioni talmente tecniche che, penso, in questa sede, che è una sede più politica, forse varrebbe la pena magari di concentrarci su altre tematiche e soprattutto evidenziare lo sforzo tutti insieme perché di questo si tratta per portare dei cambiamenti fin da ora alle politiche di cambiamento climatico.